Cieszy się takim poparciem dlatego, że działa w interesie Węgier, podnosi Węgry po zbankrutowanych, aferalnych rządach węgierskich socjalistów. Niedobrze natomiast, że u progu prezydencji spotykają Węgry niesprawiedliwe ataki o podłożu ideologicznym.

W Polsce jest taka sama rada do spraw mediów. W Polsce rada do spraw mediów jest zdominowana przez opcję rządzącą i ta rada doprowadza dzisiaj do wyrzucania dziesiątkami ludzi, dziennikarzy o konserwatywnych przekonaniach z polskich mediów publicznych, i nikt w Europie, z panem Schulzem na czele, ich nie broni. Tak po prostu jest. Jak bardzo pełen hipokryzji jest to atak, pokazuje kuriozalny list, jaki się ukazał tydzień temu przeciwko Węgrom, podpisany przez byłego prezydenta Czech czy Węgier, a także przez szefa Gazety Wyborczej w Polsce. Tej Gazety Wyborczej, która doprowadza do konfiskowania majątków ludzi, którzy mają inne zdanie niż Gazeta Wyborcza. Oto prawda o dzisiejszym ataku na Węgry, który jest niczym innym jak zemstą za skuteczny konserwatyzm wprowadzany w życie.